Intelektuálna elita slovenského zdravotníctva bola nahnaná do práce pod hrozbou väzenia, aby v rozpore so zákonníkom práce deň a noc hrdlačila v ťažkých, kritických podmienkach bez nároku na odpočinok, podľa ľubovôle miestneho dozorcu od zamestnávateľa. Takýmto zvrhlým spôsobom si hŕstka nemravných politických dobrodruhov vybíja zlosť na lekároch, ktorí sa postavili za svojich pacientov a zabránili skorumpovanej administratíve zlikvidovať jej posledné štátne nemocnice. Nedopusťme, vážení, takéto zneužívanie vládnej moci, aké dnes nariadila slovenská vláda svojim lekárom.